Au motif d'assainir les finances publiques et d'atteindre une plus grande efficacité économique efficacité, c'est à la mode il faut flexibiliser les marchés du travail, mettre les services publics et la protection sociale sous pression, assouplir toute législation qui affaiblirait ou handicaperait nos entreprises, même lorsqu'il s'agit de protéger la santé ou l'environnement. Il faut partir plus tard à la pension, alors que des jeunes peinent à trouver un emploi.

Mais le problème est que cet emploi se précarise. Il est de moins en moins bien payé, tandis que les détenteurs de capitaux captent une partie toujours plus importante du gâteau. On voudrait nous faire croire que rendre les riches plus riches et les multinationales plus puissantes profiterait à tous. Eh bien, Mesdames et Messieurs, l'économie du ruissellement existe, et elle défie les lois de la gravité, car l'argent va des pauvres aux riches. Tout cela a des conséquences très concrètes évidemment car, dans notre riche Union européenne, un quart de nos concitoyens, y compris des millions qui ont un travail, sont en risque de pauvreté et d'exclusion sociale, au point pour certains de devoir choisir entre manger ou se soigner, au point de mourir dans les rues de nos villes. Madame Thyssen, chers collègues, je me réjouis que le pilier européen des droits sociaux ait vu le jour. Cependant, si nous voulons inverser la courbe des inégalités et que ce pilier soit autre chose qu'un alibi moral, il faudra non seulement le rendre aussi contraignant que les règles budgétaires européennes, mais définitivement changer de cap dans nos politiques économiques pour les remettre au service du plus grand nombre de nos concitoyens.